Herr Putin, ein größenwahnsinniger Aggressor, missbraucht ein von ihm selbst geschürtes Nationalitätenproblem, um dann als Ordnungsmacht auftreten zu können. Ich bin froh, dass wir als Europäisches Parlament, das mit großer Geschlossenheit zurückgewiesen haben.

Und jeweils am nächsten Tag hat er das Gegenteil gesagt.